Podporujem takmer všetky body predloženej správy a gratulujem kolegovi Kaczmarkovi. O to viac ma mrzí, že v časti nazvanej Zdravie, výživa, vzdelávanie a sociálna ochrana je taká veľká pozornosť venovaná požiadavke na liberalizáciu potratov. V samotnej Únii neexistuje konsenzus o miere ochrany nenarodeného ľudského života. EÚ nemá žiadnu kompetenciu, ktorá by umožňovala formulovať politiky zahŕňajúce ľubovoľný postoj k ukončeniu tehotenstva. Napriek tomu sa EÚ stala vo svete smutne známa tým, že cez rozvojovú pomoc presadzuje jednostranný postoj, ktorý znižuje hodnotu ľudského života a v konečnom dôsledku spochybňuje samotný zmysel rozvojovej pomoci.